Herr Präsident! Ich möchte mich zum Bericht Paliadeli melden, und zwar deshalb, weil ich der Auffassung bin, dass der Europäische Ombudsmann eigentlich die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union zu vertreten hat.

Und ich denke, das ist nicht seine Aufgabe. Es ist nicht seine Aufgabe, einige wenige Zirkusbetreiber, die noch mit Wildtieren arbeiten, zu beschützen und die große Mehrheit der Menschen, die dieses Wildtierverbot sehr wohl unterstützen und die zufrieden sind mit Zirkussen ohne Wildtiere, nicht zu unterstützen. Ich sehe daher seine Tätigkeit in diesem Fall nicht als positiv an und habe auch gegen den Bericht gestimmt.